Presja polityczna Unii Europejskiej jest więc niezbędnym warunkiem utrzymania bardzo słabo zarysowanego kursu na zmiany w Mińsku. Otworzenie kanałów komunikacji z władzą musi iść w parze z odrzuceniem niedemokratycznego parlamentu w Mińsku. Musimy też skrupulatnie dbać o to, by wolni Białorusini nie poczuli się porzuceni, dlatego lekkomyślne pomijanie spotkań z przedstawicielami opozycji jest skrajną nieodpowiedzialnością. Mińsk musi wiedzieć, że nasza polityka ma jeden cel demokrację na Białorusi. Przemiany polityczne będą możliwe tylko wtedy, gdy zapewnimy Białorusinom dostęp do wolnej informacji. Projektem, który dzisiaj wymaga wsparcia jest przede wszystkim telewizja Belsat, która od dwóch lat z rosnącym zainteresowaniem Białorusinów nadaje jedyny program po białorusku, zapewniając dostęp do nieocenzurowanej informacji o sytuacji w tym kraju.